Dit kader is onder meer bedoeld om investeringen in groene technologieën aan te moedigen. Wij zijn van mening dat kernenergie de meest groene technologie is op dit ogenblik. Het is namelijk de meest veilige, schone en duurzame energiebron. Hernieuwbare energie speelt echter een hoofdrol in de langetermijnstrategie van de EU. Zo worden onder meer miljarden EU subsidies besteed aan vervuilende en oerwoudvernietigende biomassacentrales, terwijl het opwekken van energie met biomassa meer CO2 uitstoot dan kolen en gas op dit moment. Ik wil daarom de EU leiders oproepen om kernenergie op een objectieve manier opnieuw tegen het licht te houden en meer geld uit te trekken voor onderzoeken naar echte innovatieve ontwikkelingen zoals thoriumcentrales.